virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fjórtán frumvarpið er lagt fram í samræmi við lög númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö um fjárreiður ríkisins til staðfestingar á ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og fjórtán framsetning á talnaefni frumvarpsins er í samræmi við fjárlög og fjáraukalög ársins tvö þúsund og fjórtán og niðurstöðu ríkisreiknings fyrir sama ár og er með sama sniði og frumvarp til lokafjárlaga fyrir árin þar á undan í frumvarpinu er stuðst við sömu vinnureglur og áður hvað varðar útreikning á fjárheimildabreytingum

leita heimilda til uppgjörs á gjöldum umfram fjárheimildir ársins og ónotuðum fjárheimildum sem ekki eru fluttar milli ára einnig skal í frumvarpinu gera grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá yfir geymdar afgangsfjárheimildir og um þá aðila sem hafa farið fram úr fjárheimildum ársins í þrítugustu og sjöundu grein laganna er heimild til að geyma ónýttar fjárveitingar í lok reikningsársins og með sama hætti að draga umframgjöld fyrra árs frá fjárveitingu ársins efnisatriði frumvarpsins er í stórum dráttum á þá leið að í fyrstu grein er leitað heimilda til að breyta fjárveitingum í sama mæli og reikningsfærðar ríkistekjur hafa samkvæmt uppgjöri vikið frá áætlunum fjárlaga og fjáraukalaga

í annarri grein er lögð til niðurfelling á stöðu fjárheimilda í árslok þar er þá um að ræða afgangsheimildir og umframgjöld sem ekki flytjast milli ára og koma þar með ekki til breytinga á fjárheimildum ársins á eftir hér er meðal annars um að ræða fjárheimildastöður verkefna þar sem útgjöld ráðast af öðrum lögum en fjárlögum svo sem almannatryggingar og lífeyrisskuldbindingar í fylgiskjali eitt með frumvarpinu er yfirlit um fjárheimildastöður í árslok tvö þúsund og fjórtán sem gert er ráð fyrir að verði fluttar til ársins tvö þúsund og fimmtán það eru þá aðrar árslokastöður en þær sem lagt er til að verði felldar niður í árslok samkvæmt annarri grein frumvarpsins í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er yfirlit yfir talnagrunn þess yfirlitið sýnir uppruna allra fjárheimilda ársins tvö þúsund og fjórtán bæði fyrir ríkissjóð í heild og einstök fjárlagaviðfangsefni þar er um að ræða yfirfærðar fjárheimildastöður frá fyrra ári fjárheimildir samkvæmt fjárlögum og fjáraukalögum millifærðar fjárheimildir innan ársins og breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna samkvæmt þessu frumvarpi því næst eru tilfærð útgjöld samkvæmt ríkisreikningi og loks fjárheimildastaða í árslok heildarfjárheimildir á árinu tvö þúsund og fjórtán námu sex hundruð fimmtíu og sjö komma þremur milljörðum króna en útgjöld samkvæmt ríkisreikningi voru sex þúsund fjögur hundruð tuttugu og fimm milljarðar króna fjárheimildastaða í árslok var því jákvæð um fjórtán komma átta milljarða króna eða um tvö komma tvö prósent af heildarfjárheimildum ársins árslokastaðan skiptist í samtals þrjú hundruð þrjátíu og fimm milljarða króna afgangsheimildir og átján komma sjö milljarða króna umframgjöld á einstökum fjárlagaliðum eins og jafnan áður eru það nokkrir óreglulegir liðir sem eru fyrirferðarmestir hvað varðar frávik reikningsfærðra útgjalda frá fjárheimildum þar má í fyrsta lagi nefna fimm komma tveggja milljarða króna afgangsheimild á fjárlagalið lífeyrisskuldbindinga vegna minni hækkunar á gjaldfærðum skuldbindingum í ríkisreikningi en áætlað var í fjárlögum og fjáraukalögum í öðru lagi fjögurra komma sjö milljarða króna umframgjöld vegna afskrifta skattkrafna í þriðja lagi þriggja milljarða króna afgangsheimild á lið íbúðalánasjóðs þar sem ekki reyndist þörf á að leggja sjóðnum til allt rekstrarframlagið sem heimilað var í fjárlögum í fjórða lagi tveggja komma sex milljarða króna afgangsheimild á liðnum ófyrirséð útgjöld og í fimmta lagi eins komma sex milljarða króna umframgjöld vegna niðurfærslu í ríkisreikningi á bókfærðu verðmæti eignarhluta í fyrirtækjum og sjóðum vík ég þá nánar að lagagreinum frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins eru tillögur um breytingar á fjárheimildum ársins tvö þúsund og fjórtán vegna frávika markaðra skatttekna og annarra rekstrartekna stofnana frá áætlunum fjárlaga og fjáraukalaga lagt er til að fjár heimildir verði auknar um rúma tvo milljarða króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun verkefna með mörkuðum ríkistekjum nánar tiltekið er hér leitað eftir heimild alþingis fyrir því að ráðstafa þessum tekjum í samræmi við það hverjar þær urðu samkvæmt uppgjöri ríkisreiknings eða hver metin fjárþörf verkefna sem fjármögnuð eru með þessum tekjum reyndist vera almennt gildir að útgjaldaheimildir hækka sem nemur mörkuðum tekjum umfram fjárlög en lækka hafi tekjurnar reynst minni en áætlað var þetta viðmið er þó ekki algilt því ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum vegna ríkistekjufrávika þar sem ekki er beint samband milli tekna og útgjaldaþarfar þannig að breyting á tekjum hafi bein áhrif á kostnað svo sem útgjöld lífeyristrygginga í annarri grein frumvarpsins eru tillögur um niðurfellingar á fjárheimildastöðum í árslok tvö þúsund og fjórtán meginviðmiðun hvað þetta varðar er sú að felld er niður staða á fjárlagaliðum þar sem útgjöld ráðast af öðrum lögum en fjárlögum eða eru samningsbundin og verður ekki stýrt nema með breytingum þar á sama á við um liði þar sem útgjöld ráðast af hagrænum kerfislægum eða reikningshaldslegum þáttum fremur en fjármálastjórn tiltekins stjórnsýsluaðila einnig er við það miðað að niður falli afgangsheimildir í almennum stofnanarekstri og öðrum reglubundnum rekstrarverkefnum sem eru umfram tíu prósent af fjárlagaveltu viðkomandi verkefna nema sérstakar ástæður séu taldar til annars fjárheimildastaða fellur einnig niður ef verkefni er lokið samkvæmt annarri grein frumvarpsins falla niður sex komma tveggja milljarða króna afgangsheimildir á rekstrargrunni en tíu komma tvö milljarðar króna á greiðslugrunni munurinn þarna á milli stafar af því að niður falla fjárheimildastöður á fjárlagaliðum þar sem útgjöld ráðast af reikningshaldslegum gjaldfærslum án samsvarandi greiðslna úr ríkissjóði á árinu svo afskriftir skattkrafna niðurfærslur á verðmæti eignarhluta og hlutafjár og lífeyrisskuldbindingar ég hef hér virðulegi forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri einstakra stofnana verkefna og a hluta ríkissjóðs í heild gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og fjórtán vísast í því sambandi til greinargerða í fjáraukalögum og ríkisreikningi um meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum þá hefur ríkisendurskoðun lagt fyrir alþingi skýrslu um framkvæmd fjárlaga árið tvö þúsund og fjórtán ég legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar þingsins